Oznámenie Komisie o európskej iniciatíve o Azheimerovej chorobe a iných druhoch demencií zlepšuje doterajšie rozdrobené opatrenia a jestvujúce rozdiely, pokiaľ ide o prístup k liečbe, a vedie nás k zlepšeniu zdravotných a sociálnych podmienok stále väčšieho počtu takých pacientov aj vzhľadom na ich zvyšujúci sa podiel v starnúcej Európe. Smernica sa venuje aj zdravotníckym pracovníkom v tejto oblasti a zabezpečuje odborné vzdelávanie, čo som veľmi rád, a podporu rodinných príslušníkov. Problémy máme už teraz, veď každý rok pribudne až 1,4 milióna prípadov nejakého typu demencie a včasná diagnostika, prevencia a ďalšie súvisiace otázky, ako je dôstojnosť takého pacienta, by nás mali teda viesť k energickej

Sú tu aj ovplyvnené osoby, obzvlášť rodinní príslušníci, ktorí sú vystavení veľkej spoločenskej stigmatizácii. Ide o to, aby spoločnosť dokázala pomôcť aj finančne oceniť tých, ktorí sa v domácich podmienkach o dementného pacienta starajú.